Dieses Paket wird uns nun zeigen, inwieweit die Europäische Union zusammengewachsen ist mit Ost und West und Nord und Süd. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Debatten nicht einfach sein werden, weil es nämlich von verschiedenen Seiten verschiedenste Ängste gibt.

31. Mai machen werden, auf jeden Fall und das sage ich insbesondere in Richtung meiner Kolleginnen und Kollegen der Europäischen Volkspartei einer europäischen Straßentransport Agentur, die all diese Themen angehen wird. Andernfalls wird es sehr, sehr schwierig, die verschiedenen Interessen zusammenzubringen.